Porque lo que pretende con su enmienda es dejar sin efecto el acuerdo tremendamente mayoritario de esta Cámara de acabar de prohibir la pesca eléctrica.